To naprawdę dobrze, że Komisja zaproponowała rewizję dyrektywy o farmakoterapii Sprawa bezpieczeństwa leków dostępnych na wspólnym unijnym rynku rzeczywiście ma kapitalne znaczenie dla obywateli. Parlament Europejski, ale również pozostałe instytucje europejskie muszą ciągle i systematycznie robić wszystko, co możliwe w zmieniających się czasach, w zmieniających się możliwościach zakupów, by obywatele mogli być pewni co do produktów, które są dostępne nie tylko w sklepach i aptekach, ale też w internecie.

Na pewno jest to krok we właściwym kierunku. Musimy poprawić nadzór nad produktami oferowanymi na wspólnym rynku. Jest mnóstwo podróbek, jest mnóstwo substancji, które są niezwykle niebezpieczne, i brakuje ostrzeżeń i właściwej kampanii, która by mówiła obywatelom kupującym, konsumentom, które źródła są niebezpieczne, jak można sprawdzić dany lek, gdzie ich nie kupować. Wszystkie podróbki mogą być bardzo niebezpieczne, ale tutaj rzeczywiście mówimy o bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego. Obywatele nie są dostatecznie dobrze poinformowani o tym, jakie skutki może nieść zażycie danej substancji. Zupełnie się zgadzam z Peterem Liese, który mówi o tym, że informacja jest często zbyt skomplikowana, a czasami nie jest ona kompletna.

To rzeczywiście może bardzo poprawić sytuację konsumenta leków i może wprowadzić przepisy, które nakażą w zrozumiały sposób informować o zawartości i o skutkach spożycia danych substancji.

Mówi Pan o konsultacjach. Widziałam te konsultacje.